Ilyen uniós helyzetkép mellett kérdezem megengedhetjük e azt a luxust, hogy adómilliárdok folyjanak el kézen közön? Tarthatatlan, hogy miközben rengeteget áldozunk a munkahelyek megtartására és gazdaságélénkítésre, addig uniós szinten eddig nem volt előrelépés például abban, hogyan lehetne a határon átnyúló adótartozások behajtását előmozdítani a szégyenletes 5 os szintről. Vagy hogy az automatikus információcserét kiterjesszük e egységesen valamennyi jövedelemre, amivel elkerülhetővé válna, hogy a kormányoknak lopott adathordozókról kelljen tájékozódniuk az állampolgáraik itt ott elhelyezett adózatlan jövedelmeiről. Az adócsalás mértéke az Unióban a teljes uniós költségvetés két és félszeresére rúg jelenleg. Meggyőződésem, hogy a tagállami adóhatóságoknak együtt kell működniük az adócsalások felderítése érdekében. Ne bújhasson mostantól senki a banktitok mögé s számoljuk fel az Unión belüli kvázi adóparadicsomokat. Akkor is, tisztelt képviselőtársaim, ha ez az érintett tagállamoknak fáj. Az összeurópai érdek meg kell, hogy előzze a parciális szempontokat. A tisztességesen adózó uniós polgárok ugyanis azt várják el tőlünk, hogy a szabályok mindenkit kössenek, ne legyenek kiskapuk. A Domenici jelentés számba veszi, hogyan lehetne ezeket a kiskapukat bezárni. Nem az adóharmonizáció az, ami most napirenden szerepel, hanem hogy a saját maga által kiszabott adókat minden tagállam beszedhesse, ha kell, a többiek segítségével. A most előttünk fekvő adócsomag összes többi eleme is ezt szolgálja. A Domenici jelentéshez az Európai Néppárt nevében több olyan javaslatot fűztem, amelyet a többi frakció is támogatott. Először is kezdeményeztem egy ösztönző rendszer felállítását, mely biztosítaná, hogy a határon áthulló adótartozások behajtásánál a másik ország javára eljáró tagállam is részesedjen a behajtott adóból. Ezzel lökést adhatnánk az adóhatóságok közötti jelenleg döcögő együttműködésnek.

Végezetül örülök, hogy a Bizottság támogatja, hogy az OECD modellegyezmény által előírt, 12 országgal való adóügyi információ megállapodásra vonatkozó követelményen lehet szigorítani.